Señor Presidente, rechazo este informe por improcedente, equivocado, desinformado, extemporáneo y subjetivo. La lucha contra el terror es muy necesaria y debe ser eficaz, disuasoria y también preventiva.

También cito el salmo 46 en términos solidarios Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y la ausencia reflejada también la comparto está presente en mi corazón y en mis oraciones como lo están las víctimas, todas las de Madrid, las de Londres, las de Marrakech, las de Casablanca, las de Bali todas. No, señor Presidente, este informe de iniciativa es una mala iniciativa.